Atingerea obiectivelor europene referitoare la dezvoltarea durabilă, securitatea aprovizionării cu energie și schimbările climatice presupune un angajament financiar substanțial, în special în ceea ce privește inovarea și cercetarea, precum și noi modalități de completare a finanțării existente. Comisia trebuie să analizeze, în acest sens, fezabilitatea introducerii unei taxe pe carbon, asemănătoare TVA ului, care să fie aplicată fiecărui produs de pe piața internă. Este foarte important, însă, să se elimine posibilitatea transferării acestei taxe în sarcina consumatorilor, precum și analiza riscului pentru competitivitatea industriilor europene pe piața unică. Trebuie îmbunătățită eficiența utilizării fondurilor structurale și a fondurilor Băncii Europene pentru Investiții, precum și coordonarea dintre fondurile Uniunii, cele naționale și alte forme de sprijin care pot acționa ca o pârghie în vederea stimulării investițiilor în domeniul eficienței energetice. Investițiile adecvate în furnizarea de energie și în eficiența energetică duc la reducerea dependenței de fluctuațiile pieței și la consecințe pozitive asupra economiei Uniunii. Comisia trebuie să realizeze, cât mai curând, un studiu de impact privind impozitarea tranzacțiilor financiare la nivelul Uniunii și la nivel mondial, care să analizeze efectul acesteia și beneficiul economic creat de reducerea volumului tranzacțiilor financiare speculative care, în prezent, cauzează perturbări grave ale pieței. Studiul trebuie să analizeze dacă impozitarea sectorului financiar la nivelul Uniunii poate reprezenta, într adevăr, o sursă de resurse proprii pentru Uniune și să conțină propuneri concrete privind procedura de introducere a respectivei taxe.